Tóásó Előd az én országomból származik, romániai magyar, és ezért érdekelt a kérdése. Nyilvánvalóan, ha Katarról van szó, akkor is ugyanolyan határozottan lépünk föl az emberi jogi kérdések érdekében.